Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Das, was mit den Tests vorgefallen ist, ist natürlich durch nichts zu rechtfertigen und auf das Schärfste zu verurteilen. Dennoch möchte ich meinen Fokus heute in die Zukunft richten, nämlich die Frage aufwerfen Wie kann man in Zukunft so etwas vermeiden? Frau Kommissarin, ich glaube, wir können so etwas vermeiden, indem wir den Schritt in die nächste Generation gehen, die nämlich elektrisch betrieben sein wird. Obwohl die Technologien heute schon vorliegen, kommen wir nicht signifikant weiter.

Diesen Vorschlag unterbreiten wir Ihnen, Frau Kommissarin Bieńkowska.